Dans ce procès verbal, nous avons adopté un certain nombre de textes, notamment sur les droits de l'homme en Birmanie, par exemple, et sur les droits de l'homme dans ce village bédouin qui a été évoqué tout à l'heure, et dans d'autres endroits. J'aimerais bien qu'un jour notre Parlement puisse débattre des droits de l'homme au Parlement européen.